Nem alkotmányos szinten rögzített, hogy mindenki a saját portáján söprögessen, Alvaro úr, én azt mondtam el Önnek is, liberális képviselőként, hogy aki minden területen a másságot tiszteli és hirdeti, az tudja elfogadni, hogy a másság megjelenhet az alkotmányok szellemében, értékválasztásában és szerkezeti felépítésében is.

Ez nem jelenti azt, hogy nem tartjuk tiszteletben az uniós alapértékeket, és nem jelenti azt, hogy nem felelünk meg teljes mértékben a közösségi jogi, vagy nemzetközi jogi elvárásainknak.